Pane předsedající, podpořila jsem zprávu o systému všeobecných celních preferencí. Souhlasím s významem tohoto systému, který je nástrojem k podpoře snižování chudoby v méně rozvinutých zemích skrze mezinárodní obchod. Souhlasím s doporučením pro budoucí revizi stávajícího systému. Oblastí, na kterou bychom se měli zaměřit, je postavení žen v zemích, které podporu skrze systém všeobecných celních preferencí získávají. Zdůraznila bych situaci žen a také lidských práv. Navzdory tomu, že tento systém již přispěl ke zlepšení ekonomického postavení žen, mnoho žen je stále ještě terčem diskriminace a pracovní podmínky nejsou vyhovující. Proto důležitým doporučením, které zpráva obsahuje, je rovněž podpora a důraz na ochranu životního prostředí v těchto zemích.